herra forseti ég styð þessa dagskrártillögu ég hlýddi á hæstvirtan forsætisráðherra eða las öllu heldur eftir honum haft að hann væri tilbúinn að ræða verðtrygginguna við hvern sem er þar á meðal þáttastjórnendur á bylgjunni

ef hæstvirtur forsætisráðherra sem átti ágæta umræðu við mig um daginn um málefni flóttamanna sem heyra undir annars vegar hæstvirtan félagsmálaráðherra og hins vegar hæstvirtan innanríkisráðherra eigi að síður tók hæstvirtan forsætisráðherra ágæta umræðu við mig um málefni flóttamanna og ég held að hæstvirtur forsætisráðherra verði þá að finna lausn hér til að hann geti rætt þetta stóra kosningaloforð sitt hér á þinginu bæði sem forsætisráðherra höfuð ríkisstjórnarinnar og formaður framsóknarflokksins og ég legg til að hæstvirtur forsætisráðherra upplýsi okkur um það hvernig hann ætlar að fylgja eftir þeim eindregna vilja sínum að ræða þetta mál hér á þingi og það jafnvel við samfylkinguna svo við getum fengið einhverja lausn á þessu máli í staðinn fyrir að vera í einhverri störukeppni um það hvað megi og hvað megi ekki undir liðnum sérstakar umræður